Voorzitter, als lid van de Commissie mensenrechten ben ik begaan met mensenrechten buiten de EU, maar ook binnen de Unie.

In de gevangenis van het naburige Logroño wilden we een bezoek brengen aan één van de prominente Baskishe politieke gevangenen.

Begin juni hebben we een officiële schriftelijke aanvraag ingediend bij de bevoegde diensten om hem te kunnen zien.

Toen we contact zochten, zijn we van het kastje naar de muur gestuurd en aan de gevangenispoort zijn we tegengehouden. De manier waarop wij als Europarlementsleden door de Spaanse overheid zijn behandeld is zonder meer schandalig. Ik verzoek de Voorzitter van dit Parlement dan ook, de Spaanse autoriteiten te wijzen op deze onaanvaardbare houding en respect op te brengen voor het werk van parlementsleden.